Señor Presidente, la crisis económica puso en tela de juicio la sostenibilidad de toda la Unión Europea, haciendo temer por la desaparición del euro y la quiebra de varios Estados. Gracias a los esfuerzos de consolidación fiscal, estas dudas se han disipado y se han garantizado la sostenibilidad de las cuentas públicas y el mantenimiento del sistema de bienestar. Ahora es necesario que la mejora de los mercados y las reformas emprendidas tengan su traslación a la economía real. En mi país —en España— estas medidas están empezando a dar sus frutos. Pedimos que el Semestre Europeo se centre en los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y tenemos que mejorar la situación del mercado laboral. Para lograrlo es necesario proseguir con las reformas de los mercados laborales destinadas a aumentar la flexibilidad interna y externa, mejorar la capacidad de adaptación ante los cambios, disminuir la segmentación y facilitar la transición profesional.